Torej film, ki mi je bil všeč, je Gospodar prstanov. In sicer zaradi tega, ker so mi bili vedno všeč fantazijski filmi. Všeč mi je tudi, kakšno vzdušje prikaže film, in celotna zgodba se mi zdi, zanimiva. Torej zgodba se začne na Šajerskem, kjer, ugotovimo, da ima Bilbo, ki je hobit, prstan, ki nosi posebne moči. Ta prstan si zaradi teh moči želi prilastiti Sauron, ki je glavni antagonist zgodbe. Potem ko izvejo, da da Sauron že išče ta prstan, naročijo Frodotu, ki je vnuk Bilbota, da ga naj odnese v v uničenje, in sicer tja, kjer je nastal. Na svoji na svoji pustolovščini, k uničenju tega prsta spozna Frodo, nove ljudi in se tudi sreča, z različnimi, zvermi, te zemlje in na koncu tudi sam postane, navezan na ta prstan, nakar ga Golum, ki je bil prvotni lastnik tega prstana, uniči, nenamerno, in sicer tako, da samo s prstanom pade v ognjenik. Torej, izletniški kraj, ki mi je všeč, je Maslenica. To je majhno naselje blizu Zadra na Hrvaškem in mi je všeč predvsem zato, ker je zelo mirno. je lepa, ima lepo pokrajino in še posebej to, da imam dobre spomine na ta kraj, saj sem skozi otroštvo vedno hodil tja. Zdaj, večjih znamenitosti v tem kraju ni. Edino, kar je, takega, po čemer je kraj znan, je most, ki ga lahko vidiš iz, tega, te vasice. Torej pot se začne na avtocesti, in sicer do Ivančne Gorice, kjer nadaljujemo pot po stari cesti, in sicer skozi Črnomelj in Vinico, nato pa na Hrvaškem po avtocesti proti Splitu. In, potem vozimo naprej po avtocesti, vse do Maslenice, kjer gremo dol z avtoceste. Torej, poklic, ki mi je všeč, je poklic zdravnika. In sicer zaradi tega, ker se mi zdi samo delo zelo zanimivo, in všeč mi je tudi to, da lahko pomagaš, ljudem s svojim znanjem, torej je znanje zelo uporabno izven in tudi v poklicu. Zdravnik pri svojem poklicu s pomočjo različnih raziskovalnih metod lahko sklepa na, torej diagnosticira neko bolezen in potem tudi ponudi, posebno terapijo, da se ta bolezen pozdravi in s tem tudi pomaga ljudem. Torej, jed, ki mi je všeč, je in jo znam pripraviti, je sufle. In, in sicer zaradi tega, ker, ga znam pripraviti, je okusen in je zelo hitro pripravljeno. Torej, za pripravo te jedi potrebujemo sto trideset gramov moke, sto dvajset gramov sladkorja, štiri jajca, dvesto gramov čokolade, dvesto gramov masla, en vanilijev sladkor in se mi zdi, da je to to. potem moramo na začetku jajca in sladkor skupaj, zmešati, dodati čokolado, ki jo stopimo skupaj z maslom, nato dodamo še moko, vse skupaj zmešamo in damo v modelčke, ki jih prej namastimo in, prekrijemo s kakavom. In potem pečemo na dvesto stopinj Celzija okoli enajst do trinajst minut. In jed je pripravljena. Torej, knjiga, ki mi je bila všeč, je Tole bo bolelo, ki jo je napisal Adam Kay. On je bil na začetku mladi zdravnik in se mi prav zaradi tega zdi knjiga zanimiva, je lahko zabavna in žalostna in je tudi zelo lahkotno branje. Knjiga neke dejanske zgodbe nima, ampak pa opisuje dnevnik, ki ga je hranil ta mladi zdravnik skozi svoje pripravništvo, in, opisuje, svoje dogodivščine, ki jih je doživel. Naravna nesreča, ki si, ki mi je ostala v spominu, je bil potres, ki se je zgodil, mislim, da letos. In sicer to je bilo takrat, ko so bili, je bilo veliko hiš na Hrvaškem porušenih in zakaj mi je ostal v spominu, je bilo predvsem zaradi tega, ker smo ga tudi mi zelo močno občutili. Orodje, ki se mi zdi najbolj uporabno, je švicarski nož, in sicer zaradi svoje, multifunkcionalnosti in torej, da je več orodij v enem kosu. In tudi je lahko prenosljivo in, ja. Letni čas, ki mi je najbolj všeč, je poletje, in sicer zaradi tega, ker so, dnevi dolgi, toplo je in tudi takrat so počitnice. Slabe plati tega letnega časa so to, da je, zelo vroče in tudi, pride do občasnih neviht in z njimi tudi toče. Hobi, ki mi je najbolj všeč, je risanje, in sicer zaradi tega, ker je zelo sproščujoče in, lahko ustvarjam brez, kakršnegakoli pritiska. Slabe plati tega hobija so pa to, da zelo dolgo traja, da prideš do svojega rezultata in tudi moraš vztrajati. kajti lahko na začetku še ne izgleda, sama risba taka, kot si želiš, ampak moraš le vztrajati in prideš do rezultata. Domača žival, ki mi je všeč, je maček. In sicer zaradi tega, ker, nič ne dela in je tudi zelo lahko skrbeti, zanjo. pri mačku mi je tudi všeč to, da lahko lepo, počiva ob tebi ali pa tudi nekje drugje in ni se treba veliko ukvarjati z njim in je kar sproščujoča izkušnja. Za mačke je potrebno skrbeti kot za vsako drugo, domačo žival, torej potrebno ga je hraniti, mu dajati svežo vodo, potem na vsake toliko obisk pri veterinarju, pri mačkih je tudi potrebno čistiti stranišče, in če ima dolgo dlako, je pa tudi potrebno, mačka česati. Ljudje ogrevajo svojo hišo na zelo različne načine, in sicer lahko uporabljajo olje, elektriko, drva, torej peči na drva, lahko uporabljajo sončno energijo s pomočjo tistih celic, ki ogrevajo vodo, lahko tudi s pomočjo, ko sem že omenil vodo, lahko tudi s s pomočjo vode ogrevajo hiše, na Islandiji izrabljajo, termalno vodo in tako naprej. Dragi Patrik, vabim te na svoj sedemdeseti rojstni dan, ki ga bom praznoval tridesetega dvanajstega pri sebi doma. Vse najboljše za tvoj sedemdeseti rojstni dan. Želim ti veliko veselja in lepih trenutkov.